Que faut il faire? Il faut agir et protéger. Se protéger n'est pas du protectionnisme

Certains disent l'agriculture à l'Amérique du Sud, l'industrie à la Chine et les services à l'Europe. Mais mes amis, si nous ne fabriquons plus d'automobiles, plus d'avions, plus de bateaux, plus de trains, plus de satellites, plus de médicaments, plus de centrales nucléaires, nous serons ruinés! Et les services, nous les aurons parce que nous aurons une politique industrielle.

Chaque fois que nous mettons des normes industrielles, nous devons avoir des études d'impact pour que nous ayons les fabrications issues de ces normes sur le territoire européen.

Nous devons avoir les meilleures écoles d'ingénieurs du monde et les soutenir. Réconcilier la science et le citoyen. Sur la recherche, nous allons réviser le septième programme cadre.

Nous pourrions créer un fonds européen d'investissement industriel et je vous fais une proposition nous devons aux pensions du personnel de l'Union européenne trente sept milliards d'euros mettons ce fonds dans un fonds de pension qui serait une épargne à long terme et je partage le point de vue sur les politiques monétaires.